Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Latente Interessenkonflikte, wie sie durch einen direkten Wechsel von Spitzenpersonal aus den Aufsichtsbehörden in die Privatwirtschaft entstehen können, erodieren das Vertrauen in die Europäische Union und in ihre Institutionen.

Wenn wir also Spitzenbeamte zu einer Periode verpflichten wollen, muss natürlich auch eine entsprechende Kompensation gewährt werden. Andernfalls begeben wir uns wirklich in rechtlich schwieriges Terrain. Insofern ist es notwendig, dass die Europäische Kommission nicht nur sagt Das ist eine Agentur, die hat eigene Regeln, sondern dass wir gemeinsam über einen einheitlichen Rechtsrahmen nachdenken. Ich bedauere sehr, dass der Rat an dieser Debatte nicht teilnimmt, denn für den einheitlichen Rechtsrahmen ist auch die Unterstützung des Rates notwendig.

Es gehört damit auch dazu, dass den Aufsichtsbehörden selbst weniger Spielraum gegeben wird. Es kann ja nicht sein, dass sie selbst darüber entscheiden, was zulässig ist und was nicht zulässig ist, weil sie nach anderen Kriterien messen, als es eigentlich für europäische Spitzenbeamte der Fall sein sollte. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ich sage immer Wer ausreiten will, muss den eigenen Stall auch sauber halten. Und deswegen gehört auch mit dazu und wir als EVP haben das in die Entschließung mit hineingebracht dass wir das nicht nur für Institutionen sehen, sondern auch für das Parlament Wenn ein Mitarbeiter der Grünen, der in einem Monat noch an der Regulierung von Investmentfonds und Wertpapierfirmen mitgearbeitet hat, im nächsten Monat plötzlich zum Dachverband der britischen Asset Management Industrie wechselt, und zwar natürlich ohne Cooling off Periode,